Lorsque nous étions au plus fort de la crise, chacun des acteurs, que ce soient les gouvernements, le Parlement ou la Commission, s'accordait à dire que nous avions besoin d'une supervision financière en Europe, forte et bien organisée.

Elle a commandé un rapport à Jacques de Larosière. Ce rapport, de grande qualité, a servi de base à un paquet de textes qui, je crois, correspond assez bien à un premier niveau d'ambition pour mettre en place ces autorités. Le Parlement a également fait son travail et nous avons notamment voté au mois de mai dernier, en commission parlementaire ECON, un texte exigeant qui, tenant compte notamment des derniers développements liés à la crise en Grèce et dans la zone euro, est allé même au delà de la proposition de la Commission. Quant au Conseil, depuis le début, il a sorti ses ciseaux et a eu à cœur de réduire les propositions qui ont été faites par la Commission. La présidence suédoise avait bouclé, à l'unanimité en décembre dernier, un accord dont le Parlement a dit, le jour même où il a été signé, qu'il n'était pas satisfaisant. La présidence espagnole a travaillé ces derniers mois mais n'est pas arrivée à combler le fossé, et nous voilà avec une nouvelle présidence qui a fait preuve, depuis jeudi dernier, de beaucoup d'énergie, mais qui n'est pas là depuis longtemps.

Simplement, nous ne bouclons pas la procédure en première lecture de manière à donner une chance à nos amis belges. Je voudrais insister sur les points sur lesquels, à mon sens, il faudra que les États membres bougent pour que le Parlement accepte un accord. En premier lieu, il y a tout ce qui concerne l'efficacité.

Nous avons besoin que ces autorités soient européennes, qu'elles puissent décider, au niveau européen, dans un certain nombre de cas délimités. Il ne s'agit pas de se substituer aux superviseurs nationaux, mais quand il y a urgence, quand des produits toxiques sont sur le marché, quand il y a une violation du droit communautaire, quand des autorités nationales se disputent, il faut bien que, dans le marché intérieur, des décisions soient prises au niveau européen.

Comme s'il y avait ici un complot visant à aller mettre les mains dans les caisses des États membres!

Nous avons besoin d'un système qui fonctionne et dans lequel des décisions puissent être prises, sans abus, comme l'a rappelé M. Giegold, mais sans donner non plus une espèce de droit de veto généralisé aux États qui ne veulent rien faire. Nous souhaitons également que, pour des raisons d'efficacité, ces autorités soient regroupées en un lieu. Nous avons fait des propositions, des contre propositions auxquelles, jusqu'à ce jour, les présidences successives n'ont pas daigné apporter la moindre réponse. Je trouve que, lorsqu'on demande de la part des salariés, des adaptations aussi importantes qu'en ce moment, le fait de dire que les États membres ne peuvent pas envisager le transfert de quelques autorités dans une ville unique est une vaste blague pour nos concitoyens. Un dernier point portant sur tout ce qui concerne l'information du Parlement, le contrôle d'autorités que nous souhaitons indépendantes. Nous les souhaitons indépendantes, mais parce que nous les souhaitons indépendantes, nous souhaitons aussi que la responsabilité et le dialogue avec les élus du peuple soient possibles. À ce niveau, nous avons aussi fait des demandes. Nous avons également demandé une ouverture plus grande de ces organes. Un mot pour terminer par rapport aux États Unis. Je suis toujours frappée qu'on nous dise que les Américains ont de l'avance.

Premièrement, nous refusons tout État fédéral. Nous refusons toute étape nouvelle dans l'intégration et nous décrions la méthode communautaire.

Il y a bien un jour où il faut assumer ses responsabilités. Je souhaite une Europe forte. Nous souhaitons des autorités de supervision capables de fonctionner et de donner effectivement à l'Europe sa place, au niveau global, dans cette grande compétition qui existe à l'heure actuelle.